Já bych jim chtěl tímto vyjádřit svou hlubokou solidaritu. Téměř polovina žen v Evropské unii se po dobu svého života stala obětí slovního, fyzického obtěžování či obtěžování po internetu. Šokuje mě, že více než jedna čtvrtina Evropanů si myslí, že sexuální styk bez souhlasu partnera lze ospravedlnit. Více než jedna pětina Evropanů si myslí, že ženy si svá tvrzení o zneužití nebo znásilnění často vymýšlejí nebo je zveličují. Oběti násilí často tento trestný čin nehlásí. Osoby v jejich okolí se někdy zdráhají samy zasáhnout, byť o té situaci ví.

Ať jsou to sms zprávy nebo sexuální e maily.

Evropská unie by měla přistoupit k Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu Myslím